C'était un travail volontaire de ma part en tout cas, de la vôtre aussi, et de la part des gouvernements que de travailler ensemble pour l'unité du marché intérieur, y compris de cette très grande place financière qu'est la City

Mais je veux, comme Corien Wortmann Kool l'a dit, saluer le rôle particulier, aux côtés de la présidence grecque, du président de l'Eurogroupe Jeroen Dijsselbloem, et si vous me le permettez également souligner le rôle majeur de la Banque centrale européenne dans toute cette négociation, avec le président Draghi et le vice président

Structure, encore, avec la règle commune, pour éviter que les citoyens ou les contribuables ne paient pour les banques

La première clé de la responsabilité, c'est la transparence qu'on sache qui fait quoi. Et nous avons mis de la lumière sur un certain nombre de gens qui n'aiment pas beaucoup la lumière. Il faudra continuer.

Ce n'est pas anormal d'évoquer ces mots et de mettre derrière ces mots des actes, des lois, qui sont conformes à l'intérêt général. Puisque je parle des citoyens, de l'éthique, de la morale et des risques aussi, je voudrais répondre à Othmar Karas sur le point précis qu'il a évoqué, à savoir les normes techniques sur les rémunérations

Je salue votre accord d'il y a quelques semaines sur les normes techniques en matière de rémunérations pour bien définir ce qu'on appelle les risk takers auxquels s'appliqueront les règles de la CRD en matière de rémunérations. À la suite de mes discussions en commissionECON, MonsieurKaras, je suis bien conscient et je soutiens le souci du Parlement que les autorités doivent être informées ex ante de l'application de ces règles. C'est dans ce sens, précisément, que nous interprétons les normes techniques. Je confirmerai cette interprétation, Monsieur Karas, par une lettre formelle.

service. Nous avons beaucoup travaillé et puisque j'évoque les citoyens et les contribuables que nous avons voulu protéger je voudrais également mentionner quelques textes que nous avons adoptés depuis quatre ans, qui sont précisément des textes citoyens la garantie de dépôt est un texte

Schmidt l'encadrement des services de paiement et des commissions interchange, avec Pablo Zalba et Diogo Feio. Tous ces textes citoyens concernent la vie quotidienne des gens et des familles qui, par milliers, ont souffert du manque de transparence, parfois de manipulations et du manque de responsabilité.

dérivés. Werner Langen s'est exprimé, je le remercie de son appréciation.

Nous avons mis de la lumière et il faudra aller plus loin et continuer le short selling avec Philippe Lamberts les marchés financiers Markus Ferber, tout à l'heure a évoqué ce texte central

de marché le contrôle des manipulations certains banquiers iront en prison désormais pour les manipulations les plus graves c'est le travail d'Arlene McCarthy les agences de notations,

Je voulais citer tous ces rapporteurs parce qu'eux, leurs collaborateurs, les services de la Commission, les interprètes que je salue et le service juridique ont fait un travail considérable, auquel nous avons aussi contribué. Ce n'est pas fini, Mesdames et

J'ai voulu, en toute logique, qu'on fasse tout le reste, c'est à dire tous les textes transversaux horizontaux qui concernent les 8300banques résolution, garantie de dépôts, supervision, capitalisation, robustesse.

ça suffit?. Et j'ai répondu oui, ça suffit, si ces textes sont adoptés pour la quasi totalité des banques et s'ils sont respectés correctement sous l'autorité des superviseurs. Ma réponse est non pour les trente plus grandes banques européennes, qui ont un bilan souvent supérieur au PIB du pays où elles se trouvent. Et si l'une d'entre elles a un problème, ce n'est pas seulement la question du pays dans lequel se trouve son siège social, c'est un problème systémique pour toute l'Union européenne. Voilà pourquoi j'ai proposé cette dernière réforme structurelle, que votre assemblée, après son renouvellement, aura à adopter. Comme beaucoup d'entre vous vont revenir au Parlement, si les citoyens le veulent, vous aurez à coeur de porter cette réforme. En tout cas, là où je serai, je la suivrai de très près parce que je la crois très importante pour bien séparer la pondération et la gestion des risques et peut être interdire aussi c'est ce que je vous ai proposé les activités les plus spéculatives, ce qu'on appelle le property trading qui n'a aucune justification du point de vue de l'intérêt général et de l'économie pour les plus grandes banques. Mesdames et Messieurs les députés, il faudra veiller à la bonne application de ces textes, il faudra les évaluer, les compléter, les corriger

partenaires. Je rappelle que c'est l'Union européenne qui est à l'origine du G20, de tout cet agenda de régulations mondiales pour tirer les leçons de la crise et pour que cela ne recommence pas. Nous avons fait notre travail et nous devons vérifier avec nos partenaires, américains en particulier, mais aussi les autres partenaires du G20, que chacun fait

les députés! Voilà le travail que j'ai fait! Certains banquiers trouvent que ça fait beaucoup. Moi je trouve que ce qui a fait beaucoup c'est l'absence de régulation. C'est l'autorégulation à laquelle je ne crois pas. C'est la dérégulation, que parfois l'Europe a soutenue depuis 30ans, qui a provoqué cette crise financière. Il fallait des règles justes, une bonne supervision et une régulation publique. Nous l'avons fait ensemble et je fais observer, Madame la Présidente, que tous les groupes politiques de cette assemblée y ont, d'une manière ou d'une autre, participé à travers les rapporteurs que